Je veux aussi dire et cela a été l'état d'esprit de mon travail depuis cinq ans comme commissaire pour le marché unique et les services financiers qu'il y a dans le marché unique une dimension d'abord économique mais aussi sociale, humaine, citoyenne, avec des questions liées à la liberté et à la protection des données, et

C'est en pensant à tout cela qu'il nous faut donner cette impulsion sur un projet, Madame Šuica, qui est bien celui du présent et pas celui du passé ou de l'avenir.

Il faut aller de l'avant, c'est ce que vous allez faire avec le prochain collège.

López Istúriz a insisté sur la mise en œuvre à travers les directives, les textes, le suivi, l'évaluation et votre Parlement a un rôle très important de vigilance à l'égard de la Commission et du Conseil. Voilà ce qu'il faut faire, je dis cela à Mme Spyraki qui demandait qu'on accentue la cadence.

Tout à l'heure j'écoutais votre collègue estonienne, qui nous a quitté, Mme Marju Lauristin qui évoquait un point auquel je me suis beaucoup attaché, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la signature électronique qui est, dans le grand chantier de la digitalisation de la commande publique et de bien d'autres enjeux, un des éléments clés avec la facturation électronique et la réforme des marchés publics que j'ai mis en œuvre avec vous.

Je pense que tout le monde doit avoir accès aux services, aux applications sur un internet ouvert. La Commission a proposé une législation européenne afin d'interdire toutes sortes de blocages, d'étranglements, de discriminations de contenus spécifiques, d'applications ou de services, avec des exceptions très limitées. Ce règlement propose la promotion de l'innovation comme garant de l'internet ouvert tout en autorisant les services spécialisés comme la télévision numérique ou d'autres services qui pourront faire surface dans le futur à condition de ne pas entraver l'internet ouvert. Le Parlement a soutenu cette proposition et nous souhaitons qu'un accord puisse intervenir avant la fin de cette année.

Votre Assemblée a adopté son rapport en première lecture, le Conseil de son côté est en train de finaliser ses négociations et j'espère que les trilogues pourront commencer bientôt sous la présidence très active de l'Italie. Vicky Ford tout à l'heure et d'autres ont évoqué la protection des consommateurs, qui est une priorité, ce qui justifie l'action de la Commission dans le domaine de la protection des données, j'en ai moi même parlé tout à l'heure.

Tous les citoyens où qu'ils se trouvent, les plus fragiles, les plus éloignés, les plus isolés doivent recevoir des services appropriés et cela justifie les investissements que

Je voudrais vous remercier Mesdames et Messieurs.

La Commission a une continuité, une nouvelle impulsion.

Je pense simplement, Monsieur le Président, que ce débat, sa qualité, sa diversité est un signal très important pour la nouvelle Commission.

du marché intérieur et donc du dialogue avec les petites et moyennes entreprises. Plusieurs d'entre vous ont évoqué la chance que cela peut représenter si nous le voulons si nous facilitons leur vie techniquement, juridiquement, fiscalement pour les petites et moyennes entreprises.

C'était l'objectif que je m'étais fixé devant vous il y a cinq ans.